hæstvirtur forseti ég verð nú að meðganga það að ég er nú svolítið ruglaður í stefnu framsóknarflokksins í þessu máli það er hugsanlegri aðild að evrópusambandinu ég er það vegna þess að á síðastliðnum kjörtímabili

og reyndar eftir það líka þá tók formaður framsóknarflokksins margoft upp umræðu um evrópumál stóð reyndar fyrir þeirri umræðu hvað eftir annað ég held að öll þjóðin hafi skilið það þannig að hann teldi fulla ástæðu til þess að velta þessum málum mjög alvarlega fyrir sér siðan á ég mjög erfitt með að skilja það ef stefna framsóknarflokksins er svona óskaplega skýr eins og háttvirtur þingmaður hélt fram að það ætti ekki að huga í alvöru að evrópusambandsaðild hvers vegna í ósköpunum slíkur flokkur ákveður þá að fara í það að undirbúa samningsmarkmið það er einhvern veginn ekki finnst mér eðlileg niðurstaða ef menn líta ekki þannig á að það eigi að gera það með það í huga að það gæti á það reynt að nýta sér þau í samningaviðræðum um aðild þess vegna verð ég að viðurkenna það að ég er eiginlega fjær því að skilja almennilega stöðu framsóknarflokksins í þessum málum eftir ræðu háttvirts þingmanns